Con más inversión e investigación y menos trabas, necesitamos desarrollar un modelo energético basado también en proyectos a escala local, es decir, puntos de autogeneración y autoconsumo pegados a la ciudadanía, lo que debería conllevar que dichas decisiones se tomen también a nivel local y regional y junto con la ciudadanía. Cada vez más, la ciudadanía, las pequeñas empresas y las instituciones colaboran en sistemas o redes de producción, distribución, almacenaje y consumo de energía renovable a nivel local, en modelos basados en la comunidad. Estos esfuerzos, positivos desde cualquier punto de vista, deberían ser incentivados, impulsados y acompañados por la Comisión como un bien común, y creo que esto debería fomentarse también en entornos de cooperación transfronteriza para ampliar las redes locales que terminarán por configurar una transición energética real y sostenible a nivel europeo y, además, como apuntaba la ponente, serán un factor de cohesión.